Hvala za besedo. Zdaj jaz sem seveda zelo natančno poslušala vsa stališča in se zahvaljujem vsem tistim političnim strankam, ki so v tem predlogu zakona videli korist in potrebo, da se sprejme. To je Levica, to je SNS, to je NSi in pa seveda mi kot predlagatelji Slovenska demokratska stranka. Vendar pa upam, da bo takšen potem odraz tudi na samem glasovanju in da bomo dejansko to številko videli potem tudi na ekranih. Pa vendar dovolite, da grem po vrsti, ker se mi zdi, da sem dolžna na nekatere odgovore. Vlada je v svojem mnenju, kjer pač zakon zavrača, napisala, da je ta problematičen, ker zadeve rešuje parcialno. Res je, da je predlog zakona naravnan za tisto kategorijo, ki je najbolj ogrožena. Jaz sem vam povedala številke, dvesto štiriintrideset, dvesto štiriinštirideset, dvesto sedemdeset evrov. To so zneski, s katerimi morajo živeti invalidski upokojenci ves mesec. Jaz upam, da se zavedate teh številk. Zdaj pa, če bi verjela v dobronamernost te vlade, bi nekako sprejela, ja res, niste spremenili stvari za ostale kategorije. Jaz sem za to, da spremenimo stvar in popravimo stvari tudi za ostale kategorije invalidskih upokojencev v nadaljevanju zakona. Samo vlada problematizira že te številke, ki bi nastale, če bi popravili to skupino upokojencev. Za njih so že te številke preveč. Zato enostavno ne razumem, kako se boste lotili nekih drugih rešitev, kajti že pri teh številkah, vi ste izračunali, da gre za triintrideset milijonov, je preveč. Seveda je preveč, če damo trinajst milijonov za protokol. Jaz verjamem, da je preveč. Ker piti pa jesti je pa treba na vladi. Pa s falconi se mora tudi vsak minister voziti, tudi u Bruselj pa nazaj. Seveda je preveč. Ampak veste, ti ljudje pa životarijo. Kot drugo. Če bi res šlo, da se v tej državi nič ne rešuje parcialno, bi tudi verjela v dobronamernost mnenja vlade. Zakaj se je pa dvignila najnižja pokojnina? A je tisti, ki je dobil petsto evrov... Kaj se je zgodilo s tistim, ki je imel pred tem pokojnine petsto deset evrov? Je bila za njega to celostna rešitev ali parcialna rešitev? Prav tako govorite o tem, da bi rušili neki sistem invalidskega sistema upokojevanja. Sami ste ga zrušili, vi ste tisti, ki ste dvignili socialno podporo, jaz ne rečem, da ni prav, da ste jo, kajti tudi tisti ljudje morajo živeti, ampak najbolj smešni, najbolj boleče so bile pa primerjave tistih poslancev, ki ste danes govorili o tem, da tisti, ki ima eno leto delovne dobe, in tisti, ki ima triintrideset let delovne dobe, bo dobil zdaj enako invalidsko pokojnino. Tisti, ki pa nima nič delovne dobe, dobi pa po dvesto evrov skoraj več od tega, ki je delal. A to je pa poštena rešitev? To, kar imamo danes, je pa pošteno? Zdaj Veliko vas je govorilo, da se pripravljajo spremembe zakona. Ja, res nekaj pripravljate. Sicer je predsednik vlade povedal, da ne gre za pokojninsko reformo in tukaj bom dala tudi odgovor kolegici is SMC, da mi takšnega zakona, kot je danes, ne bi predlagali, če bi bili v koaliciji. Spoštovana Janja Sluga, res ga ne bi, zato ker bi bila na mizi že pokojninska reforma in bi zadeve celostno rešili. Tako da jaz mislim, da ni napačno, da pač kakšne zadeve uredimo in popravimo tudi parcialno, če pač druge rešitve trenutno ni. Zdaj vlada predlaga, vlada predlaga v prihodnje spremembo odmernega odstotka, to je ena od rešitev v prihodnje. Kaj pa to pomeni za tiste, ki so se včeraj upokojili? Jim boste popravili odmerni odstotek? Boste tem invalidskim upokojencem šteli nov odmerni odstotek ali samo tistim, ki se bojo upokojevali poslej? V javnosti ste odgovorili, da ne, da se bo odmerni odstotek popravljal samo za prihodnje, torej zame so tudi tole, ne, neke nepravične rešitve. Zdaj. Veliko vas je govorilo, da da predlagamo neko populistično rešitev v tem predlogu zakona. Ko sem šla v politiko so rekli: "Anja, saj boš dobila trdo kožo." So pa trenutki, ko vsaka koža popusti. In danes je eden takšnih trenutkov. A veste zakaj? Zato, ker nam očitate populistične predloge, sami pa očitno sploh ne veste, kaj piše v vaših programih strank, sami pa sploh ne veste, kaj ste zapisali v programih strank. In tukaj na primer SD, ki je seveda vehementno zavrnil zakon v področju starosti in pokojnin, pravi: "Slovenija brez revščine, zmanjševanje revščine in socialne izključenosti." Kaj pa so invalidsko upokojeni kot eni najbolj socialno izključenih skupin? Naš cilj je, da bomo dvignili in vpeljali višje pokojnine. Mar res? Invalidske upokojence kratko malo izpuščate. Tveganje revščino želimo vsaj za četrtino znižati med starejšimi. A bejž, no. Danes vam ta predlog zakona, ki bi zmanjševal revščino, ne ugaja. DESUS DESUS je pa sploh ena stranka, kjer pa res ne razumem, da takšnega predloga ne podpira. V prihodnjem obdobju bomo s bom s v svojo politično močjo in izkušnjami prevzeli odgovornost za pripravo temeljite pokojninske reforme. V prejšnji vladi ste bili, zdaj ste, pokojninske reforme pa še kar ni. Ko pa predlagamo neko rešitev, pa pravite to je parcialno, to ni v redu, tako se stvari ne ne delajo. To ni odgovor tem državljanom, da boste pripravili, te državljani danes tako živijo, in to je kategorija ljudi, spoštovani, ki velikokrat rabi dodatno zdravstveno pomoč in velikokrat jo morajo tudi plačevati, različna zdravila, ki so na listi za plačevanje, potni stroški, ko se morajo prevažati v določene zdravstvene ustanove in tako naprej. In odgovor še mimogrede tem, kar se mi zdi pa najbolj podlo, je pa: "Saj imajo možnost varstvenega dodatka." To je pa podlo. Pa vam bom povedala, zakaj. Primer družine: Oče delavec, imel je hud infarkt, invalidsko upokojen, žena, okoli devet let delovne dobe, huda oblika raka, invalidsko upokojena. Ta dva človeka sta pred tem trdo delala. Postavlja sta si hišo, imeli so tudi avto, normalno, živel so lepo. V naslednjem trenutku se je vse zrušilo zaradi bolezni, ne zato, ker ne bi želeli delati. In postavili so si hišico, ki bo hitro po nekih izračunih vredna več kot sto dvajset tisoč, ali pa avtomobil, ki bo vreden malo več kot deset tisoč evrov. In zdaj jim boste jemali! Kajti če je hiša vredna več kot sto dvajset tisoč evrov, ki s so jo prigarali, se jim bo potem to jemalo, in ne govoriti o rešitvah z varstvenim dodatkom, kajti še enkrat, to je kategorija ljudi, ki je vplačevala, ampak jih je bolezen onemogočila. Res je tudi to, da kar je vlada zapisala, da je drugače s tistimi, ki nekako pride do bolezni, ali pa poškodbe na delu oziroma iz dela. Ampak veste, to gre po nekih kategorijah, po nekih priznavanjih. Mnogo bolezni danes pa se zgodi zaradi pritiskov in obveznosti in trdega dela na delovnem mestu pa niso priznani kot bolezen iz dela. Tako, a veste, to je zelo šibko in na tem jaz ne bi gradila. Zdaj, kar se tiče stranke LMŠ. Oni niti kaj veliko ne govorijo o invalidskih upokojencih v svojem programu. Verjetno jim pač ta kategorija ni predstavljala neke potrebe, da bi jo omenjali, ste pa seveda govorili, da je pač potrebno seveda urediti pokojnine tako, da bojo vsaj te nad pragom tveganja revščine. Vendar to govorite za pokojnino za polno delovno dobo, tako da invalidske pokojnine tukaj ne moremo šteti. Naprej. Stranka modernega centra. Tukaj pa sploh ne bom zgubljala besed, ker tam pa pravzaprav ni nič napisano, oni pa očitno prilagajajo svoj program bolj koalicijskim potrebam in to, da ostanejo v koaliciji, tako da pač njihov ne temu zakonu me niti ne čudi. Me pa čudi ne temu zakonu s strani Stranke Alenke Bratušek. Zdaj, prej je bilo priznano, da ste sami storili kot koalicija napako, ko ste dvignili plače v javnem sektorju in na drugi strani porušili oziroma naredili celo to, da zdaj so ti ljudje, bojo mogli za druge storitve plačevati več in bojo bolj oškodovani kot tisto, kar bi jim koristilo. Edino kdor je v tem primeru zaslužil, je pravzaprav država, ker bo pobrala večje davke. Vi ste pa v svoj program zapisali: "Postopoma bomo povečali pokojnine na dostojno raven s posebno pozornostjo do vdovskih in invalidskih pokojnin." In še naprej: "Posebno skrb bomo namenili popravku vdovskih in invalidskih pokojnin." Torej ravno to, kar danes predlagamo. Očitno je cena za to, da si v koaliciji, zelo visoka, ampak jaz samo predlagam, da vsaj to iz programa, ki ga imate na spletni strani, izbrišete, ker očitno pišete in govorite eno, potem ko pa je nekaj na mizi, pa delate drugo. Zdaj, da koalicija ne bo sprejela zakon, nadkoalicijska Levica ga bo podprla, ampak oni so itak nad vami, vi ste daleč pod njimi, tako da to se ne čudim. Je pa zelo zanimivo gledati vaš opomnik, sicer ne vem, zakaj sem ravno jaz dobila opomnik koalicijskih strank. Ampak ga je pa zelo zanimivo gledati. Opomnik v imenu tega, kar se zmeni koalicija, seveda, ni podpisan. Je pa na glavi stranke Liste Marjana Šarca, dobra koalicija. Vse sloni na eni sami stranki. Veste, kaj ste pa tukaj napisali, ne, danes ste zdaj začeli z nekimi razmerami pa to, to ste tudi noter sicer napisali, bo problem, ker ne bo ravnovesja, ker se bo rušilo ravnovesje. Ampak tukaj ste v prvi vrsti videli težavo. Če se to sprejme, bojo težave na strani vlade pri razbremenitvi regresa. Torej, ste povedali drug način, da nimate denarja. Pri takšnem proračunu, kot ste ga sprejeli, nimate po izračunih vlade, pa ji bom verjela, triintrideset milijonov. Petnajst milijonov, no, štirinajst pa še nekaj, sem vam že jaz naštela, če boste nekaj manj jedli pa pili. Če boste pa kakšno potovanje naredili še s kakšno redno linijo, bo pa kmalu tukaj dovolj denarja. Kajti povedali ste, da pokojninski sklad oziroma pač sistem nima denarja in bi to morala poravnati država, zato odgovarjam kot znesek iz proračuna. Tako da glejte, tule ste se na štirih straneh ukvarjali s tem, kako bi ta zakon zavrnili. Štiri strani, sicer je to dobila Anja Bah Žibert, ki ni koalicijska poslanka, očitno vam tudi te stvari najbolj ne štimajo. Je pa nekaj zanimivo, da pa kljub temu, da nam očitate populizem, da ste se v stališčih ne vem kako trudili, da bi ta zakon zavrnili, priznavate pa s tem dokumentom nekaj, da ste se neverjetno močno trudili kaj poiskati, da ga lahko za božjo voljo zavrnete. Piše, da ste se celo koalicijsko usklajevali dvakrat na ta predlog zakona. Torej, pa vendarle tudi vaše kože niso tako zelo trde. Ampak kot rečeno, danes boste, koalicijski stroj, naredili po svoje. Morda bo pa kakšen poslanec vendarle razmislil o teh rešitvah. Še enkrat, govorimo o prvi obravnavi zakona. In mi smo želeli rešiti problem te najnižje kategorije v okviru upokojencev invalidov, ki dobiva manj kot je socialna pomoč. Ti ljudje so vplačevali. Tisti, ki so na socialni pomoči pa nimajo niti pol leta delovne dobe. Te ljudje pa so vplačali, ampak so zboleli. Kot drugo, ko govorite, da so tudi druge pokojnine nizke, se strinjam. Ampak, a veste, razlika je med invalidskimi upokojenci in preostalimi upokojenci. Preostali upokojenci so še lahko delovno zmožni. Marsikdo si najde še kakšno dodatno delo. Ti ljudje pa ne morejo delati. Ti ljudje dobijo tisto, kar je, in s tistim morajo preživeti. In največkrat rabijo tudi pomoč svojih družinskih članov. In glede na to, da sem dobila več sto mejlov oziroma zasebnih sporočil, mi ne govoriti o tem, da se gremo populizma. Kajti, sicer bom jaz organizirala en obisk na domovih teh ljudi, da boste videli, kako živijo. Pa bomo videli potem, kdo bo govoril o populizmu. To ni populizem. To je reševanje, zaradi katerega smo izvoljeni v ta državni zbor. V ta državni zbor smo izvoljeni zato, da se bo izboljševalo stanje v državi, seveda na primeren način. In v drugih branjih, spoštovana vlada, če bi bili dobronamerni, absolutno sem za to, da se popravi tudi preostala lestvica vseh invalidsko upokojenih. A kaj bo pa potem razlog, ker bo tistih triintrideset milijonov naraslo. Sem pa takoj za to, da to popravimo. In v prvi vrsti je bila tudi želja, da pripravimo takšen predlog zakona. A kaj, ko smo vedeli, da takrat bo pa spet drug problem, od kje vzeti. Na eni strani govorite, da boste stvari celostno rešili, na drugi strani pa je še za to rešitev premalo denarja. Potem pa razumi, kdor more. Ne, ne, koalicija, danes me ne boste prelisičili oziroma danes vaši argumenti s populizmom in parcialno rešitvijo zadev ne bo šel skozi. Preveč parcialnih rešitev ste sprejeli, preveč neumnosti ste sprejeli. Predvsem pa ste sprejeli takšen proračun, ki bi lahko to zadevo rešil, ampak raje zapravljate denar za druge zadeve.